hæstvirtur forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um um breytingar á lagaákvæðum um rafræna eignarskráningu verðbréfa aðdragandinn að þessu máli er sá að hér fyrr í vetur á síðastliðnu ári var töluverð umræða og talsvert deilt um heimildir fyrirtækja til annars vegar að skrá hlutafé sitt í erlendum gjaldmiðlum og hins vegar til að gera upp í erlendum gjaldmiðlum og var mikið um þetta rætt

út úr þeirri umræðu að hluta til var sú að það væri uppi ákveðin eyða í íslenskri löggjöf hvað þetta varðaði og sérstaklega hvað varðaði eignarskráningu hlutafjár í erlendum gjaldmiðlum það var úr að ég skipaði nefnd til að hafa snör handtök og fara í málið og var undir forsæti jóns sigurðssonar fyrrverandi ráðherra og seðlabankastjóra og hagfræðings og hins vegar fulltrúa frá fjármálaeftirlitinu seðlabanka íslands og samtökum fjármálafyrirtækja og þessi nefnd vann ákaflega hratt og vel og skilaði af sér niðurstöðum núna fyrir mánuði síðan tæplega í skýrsluformi og tillögum að lagafrumvarpi til að eyða þessari óvissu um rafræna eignarskráningu verðbréfa og skráningu hlutafjár í erlendum gjaldmiðlum og eftir skoðun þá var það frumvarp flutt og kynnt í ríkisstjórn sem samþykkti málið og vísaði til þingflokka og nú mæli ég fyrir þessu frumvarpi til laga um breytingar á lagaákvæðum um rafræna eignarskráningu verðbréfa númer hundrað þrjátíu og eitt nítján hundruð níutíu og sjö mál númer fjögur hundruð sjötíu og sex á þingskjali sjö hundruð fimmtíu og átta í íslenskum lögum er ekki að finna neina takmörkun á því í hvaða gjaldmiðli skuldabréf eða önnur verðbréf skuli gefin út hlutafélagalög númer tvö nítján hundruð níutíu og fimm heimila hlutafélögum sem hafa fengið samþykki fyrir skráningu á skipulegum verðbréfamarkaði að ákveða hlutafé sitt í erlendum gjaldmiðli sama gildir um önnur hlutafélög sem fengið hafa heimild ársreikningaskrár til að færa bókhald og semja ársreikninga í erlendum gjaldmiðli ákvörðun um það hvort hlutafé skuli skráð í erlendri mynt er í lögunum falin hlutahafafundi hlutafé má samkvæmt lögunum ákveða í eftirtöldum gjaldmiðlum auk íslensku krónunnar evru bresku pundi danskri norskri og sænskri krónu bandaríkjadal japönsku jeni og svissneskum franka þess má geta að það var rætt um það í þessari nefnd hvort það ætti ekki í

ótakmarkað ákveði hlutafélag að skrá hlutafé sitt í erlendum gjaldmiðli kveður önnur málsgrein tuttugustu og sjöundu grein hlutafélagalaganna á um innköllun útgefinna hlutabréfa og útgáfu nýrra bréfa í þeirra stað í hinum nýja gjaldmiðli

er hins vegar hvar og hvernig peningalegt uppgjör þeirra eigi að fara fram þannig að fyllsta öryggis sé gætt og um þennan feril má geta að voru talsverðar umræður í fyrra og nokkrar deilur og framkvæmdin var stirð og tók langan tíma en ætti ef þetta mál gengur fram að verða gagnsæ og skýr og sá vafi að heyra sögunni til einu ákvæðin sem beinlínis fjalla um uppgjör og efndalok verðbréfaviðskipta í íslenskum lögum eru í lögum númer hundrað þrjátíu og eitt nítján hundruð níutíu og sjö um rafræna eignarskráningu verðbréfa í fimmtándu grein þessara laga er seðlabanka íslands falið að annast endanlegt greiðsluuppgjör rafbréfaviðskipta reikningsstofnana sem aðild eiga að verðbréfamiðstöð í fimmtándu greinar eru verðbréf skráð í erlendum gjaldmiðli ekki nefnd sérstaklega og því eðlilegt að skilja greinina þannig að hún eigi fyrst og fremst við um uppgjör viðskipta með verðbréf í íslenskum krónum þannig er til komin eyða í íslenskri löggjöf að þessu leyti sem veldur óvissu og tefur framgang viðskipta með verðbréf sem skráð eru í erlendum gjaldmiðli hér á landi þess vegna er mjög brýnt er að setja sem fyrst ákvæði í íslensk lög um uppgjör viðskipta með verðbréf sem skráð eru í erlendum gjaldmiðlum svo slík viðskipti geti farið skipulega og örugglega fram með milligöngu íslenskra verðbréfamiðstöðva en allmörg íslensk hlutafélög sem skráð eru á verðbréfamarkaði kauphallar íslands hafa þegar fengið heimild hluthafafunda til þess að ákveða hlutafé sitt í erlendum gjaldmiðli og við því er búist að fleiri bætist í hópinn eins og ég nefndi skipaði ég nefndina til að undirbúa þessa lagasetningu í desember og hún skilaði áliti sínu og tillögum tillögu nefndarinnar er í frumvarpinu hér sem mælt er fyrir lagt til að gerðar verði lágmarksbreytingar á fimmtándu grein laga um rafræna eignarskráningu sem þarf til þess að tryggt sé að tilhögun uppgjörs á viðskiptum í erlendri mynt uppfylli ströngustu íslenskar og alþjóðlegar kröfur um öryggi greiðslufyrirmæla og greiðslukerfa og jafnframt að sá aðili sem vera skal bakhjarl endanlegs greiðsluuppgjörs hafi öruggan aðgang að fjármunum í skráningargjaldmiðli verðbréfanna sem um er að ræða hverju sinni lagðar eru til tvær meginbreytingar á fimmtándu grein í fyrsta lagi er lagt til að skýrt verði tekið fram í ákvæðinu að fyrsta málsgrein greinarinnar eigi eingöngu við verðbréf í íslenskum krónum í öðru lagi er lagt til að bætt verði við ákvæðið nýrri málsgrein sem kveði á um öruggan farveg fyrir fullnaðaruppgjör viðskipta með verðbréf sem skráð eru í erlendri mynt þessi tilhögun verður háð samþykki fjármálaeftirlitsins að fenginni umsögn frá seðlabanka íslands og uppfylli jafngildar kröfur og lög númer níutíu nítján hundruð níutíu og níu um öryggi greiðslufyrirmæla þá eru enn fremur gerðar tillögur um viðbótarákvæði í sömu lagagrein um eignarhald viðskiptaaðila á fjármunum í vörslu verðbréfamiðstöðva um setningu reglna um uppgjör verðbréfaviðskipta og um samráðsnefnd fyrirtækja og stofnana á sviði verðbréfaviðskipta til þess að fjalla um málefni tengd uppgjöri og frágangi viðskiptanna virðulegi forseti ég tel ekki þörf á að lýsa frekar efni þessa frumvarps en að lokinni þessari umræðu legg ég til að málinu verði vísað til annarrar umræðu og háttvirtur viðskiptanefndar